Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând vreau să felicit Comisia pentru petiții pentru că, din raport, cu toții putem observa un progres legat mai ales de calitatea muncii, pentru că nu e vorba aici numai de cantitate. Cred foarte tare că petiția este forma prin care cetățenii pot să dezvăluie o problemă, de regulă o problemă pe care nu au reușit să o rezolve la nivel național. Cred, de asemenea, că această comisie a noastră, a Parlamentului European, este foarte importantă și sunt importante modul în care se soluționează petițiile și, mai ales, timpul care se comunică rezultatul petiției. Cetățenii trebuie să aibă încredere în Comisia pentru petiții și eu cred că munca făcută de colegi a fost bună și complexă. Se poate observa din raport că numărul petițiilor a crescut din 2000 până în 2016. De asemenea, cred că trebuie să analizăm și tematicile și se poate constata că, față de 2015, când pe primul loc existau petiții pentru mediu și justiție, iată, în 2016, majoritatea petițiilor sunt pentru piața internă. De aceea recomand Comisiei și statelor membre să supravegheze modul de aplicare a directivelor care reglementează piața internă, pentru că știm cu toții că asta afectează mediul economic, dar și viața cetățenilor.